Nasrín Sotudé ha estado a punto de morir al iniciar una huelga de hambre para denunciar la situación de los presos políticos. Pero, detrás de ella y detrás de los presos políticos, está la sociedad civil iraní, contra la cual el régimen iraní está en guerra. La represión en Irán está institucionalizada los fiscales apoyan denuncias falsas, los jueces dictan condenas basándose en declaraciones obtenidas con tortura y las ejecuciones son diarias, judiciales y extrajudiciales. Tenemos, por lo tanto, que hacer saber al régimen iraní que tiene que responder de sus crímenes. Y tenemos que apoyar una misión de investigación en el seno del Consejo de Derechos Humanos que vaya a Irán, que se persone en las cárceles y que haga un informe que nos dé cuenta de la realidad brutal que vive el pueblo iraní.